Preto sa zrýchľuje aj tempo výmeny týchto zariadení, v dôsledku čoho sa odpad z elektronických a elektrotechnických zariadení stáva stále väčšou ekologickou záťažou. Je to druh odpadu, ktorý je zložený a veľmi často obsahuje nebezpečné látky, ktorých likvidácia zatiaľ nie je uspokojivo doriešená.

Najmä v prípade PVC to však, myslím si, pri hľadaní korektného kompromisu medzi objektívnymi požiadavkami na ochranu životného prostredia a záujmami výrobnej sféry bude treba veľmi citlivo vyvažovať.